Aux pertes militaires s'ajoutent de nombreux civils qui, victimes de tirs de roquettes, de bombardement ou de drônes kamikazes sont obligés de chercher refuge en Arménie voisine. Derrière ce conflit localisé, il faut être aveugle pour ne pas voir la main du sultan Erdoğan. Au risque de choquer, j'affirme ici que vous, dirigeants de l'Union européenne recherchez sans cesse à éviter l'opposition, vous tremblez de peur à l'idée de prendre de véritables sanctions à l'égard de la Turquie. Vous nous parlez d'Europe puissante lorsqu'il s'agit d'éoliennes ou d'accords commerciaux mais vous laissez un autocrate islamiste agir en toute impunité dans un espace impérial. Vous donnez des leçons de morale et d'état de droit à tout va, mais vous fournissez des subsides à un pays, la Turquie d'Erdoğan, qui refuse aujourd'hui de reconnaître le génocide arménien, ce qui devrait vous faire réfléchir au vu de la dimension religieuse et ethnique des affrontements en cours.